Ja, hvala za besedo še enkrat. Spoštovani minister, jaz se zavedam, tako kot ste vi tudi rekli, da niso vsi javni uslužbenci isti. Pa vendar, v tej državi imamo zelo pridne strokovne in pa odgovorne uradnike, na katere smo lahko vsi ponosni. Osebno ocenjujem, da je večina uradnikov, takšna. Priznati pa si moramo, da imamo tudi uradnike, ki izkoriščajo svojo nedotakljivost in delajo slabo. Nekateri uradniki očitno vodijo to državo, so nad parlamentom in tudi nad ministrom, zdi se, da je nad njimi samo modro nebo, o odgovornosti ni ne duha ne sluha. In kaj je posledica njihovega nevestnega dela, katastrofalnih napak, včasih celo kršenja materialnih predpisov - v večini primerov, nič. Ob ugotovljenih primerih nepravilnosti uradnik pač skloni glavo, počaka, da ta vihar mine, v najslabšem primeru pa ga premestijo na drugo delovno mesto z isto ali celo višjo, plačo. Če navedem samo primer Damirja Topolka, sporno naročilo makete za sto triintrideset tisoč evrov, septembru so ga razrešili iz delovnega mesta vodja Direkcije za infrastrukturo, po enem tednu pa je postal namestnik vodje Direkcije za infrastrukturo, plačo so mu znižali za pičle tri plačilne razrede. Primer dva, Uprava za varno hrano tri mesece ni obvestila veterinarskih inšpektorjev o nepoštenih praksah v mesnicah in tako ogrožala varstvo potrošnikov. Kdo je za to odgovoren? Ogroženo je bilo zdravje državljanov, imen in odgovornih pa ni. Primer tri, ljubljanski vodonosnik, ki z vodo oskrbuje tristo tisoč ljudi. MOL želi preko ljubljanskega vodonosnika zgraditi kanalizacijski kanal C nič. Naročeno je bilo notranje revizijsko poročilo, ki je razkrilo nevestno in nestrokovno delo ARSA in pa Direkcije za vode. vse skupaj si lahko razlagamo kot politične pritiske močnih posameznikov iz Mestne občine Ljubljana, ki so želeli izogniti zakonodajnim določbam, ki pitno vodo ščitijo pred onesnaženje. Seveda sprememba trase očitno vodilnim na MOL ni bila pogodu. Kdo bo za to šlamastiko, odgovarjal? To so zgolj najodmevnejši primeri, ki jasno kažejo na nesprejemljive vzorce in odsotnost mehanizmov osebne odgovornosti in konkretnih posledic. Zanima me, spoštovani minister: Kaj boste storili, katere ukrepe boste sprejeli, morda sprememba, zakonodaje, da se s takimi primeri ne bomo več, ukvarjali oziroma da se ne bojo več ponavljali. Hvala.